S'il est clair qu'à l'occasion du débat de cette semaine, nous aurons bien un débat sur la liberté d'expression face à la montée de l'intégrisme religieux, alors oui, nous acceptons.